Az Unió alapvető célja a tagországok közötti társadalmi, gazdasági fejlődésbeli különbségeknek a csökkentése. A Bizottság által beterjesztett javaslat a hétéves költségvetésre, nem felel meg ennek az elvárásnak. A kohéziót alkotó alapok 10 százalékkal csökkennének. A Parlament ezt nem fogadja el, és a források jelenlegi szintjét kívánja visszaállítani. A cél eléréséhez a leghatékonyabban kell fölhasználni a forrásokat, mindenekelőtt meg kell akadályozni, hogy az uniós pénzek szétfolyjanak, elszivárogjanak a korrupció csatornáin. Ennek eszköze lehetne az Európai Ügyészség. Sajnos több ország ehhez nem csatlakozott, az ő esetükben el kell várni az OLAF fal való érdemi együttműködést. Elfogadhatatlan, hogy amikor az Unió csaláselleni hivatala dokumentáltan, tényszerűen súlyos visszaéléseket tárt föl, ugyanakkor a tagállami bűnüldöző hatóságok részéről semmilyen érdemi lépést nem történik.